Sprawozdanie w sprawie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa zajmuje się między innymi niepewnością sytuacji na świecie. Chciałbym podkreślić, że nie uda się tej niepewności trwale zmniejszyć, dopóki ponad 840 milionów ludzi na świecie cierpi z powodu głodu. Dlatego to, co nazywamy całościowym podejściem do polityki zagranicznej Unii Europejskiej, jest jak najbardziej uzasadnione. Tak samo z resztą jak lepsza koordynacja. Dzięki lepszej koordynacji moglibyśmy znacznie lepiej wykorzystać nasze zasoby, a jest to ważne, ponieważ jesteśmy największym dawcą pomocy na świecie. Istotna jest także spójność naszych polityk z celami rozwojowymi, tym bardziej, że jest ona umocowana traktatowo. Jeżeli brakuje spójności, to doprowadzamy do takiej sytuacji, w której jedną ręką coś dajemy, a drugą zabieramy.

Spójna, całościowa, dobrze skoordynowana polityka rozwojowa pomoże nam uniknąć wielu problemów na świecie.